W swoim przemówieniu tutaj przed nami mówił pan o tym, że niezwykle ważne jest pogłębienie wspólnego rynku, że pogłębienie wspólnego rynku jest receptą na kryzys w Europie. Chciałem się pana w imieniu mojej grupy zapytać, co pan, panie przewodniczący, zamierza w ciągu najbliższych miesięcy zrobić, aby to pogłębianie wspólnego rynku europejskiego było pomocne w zwalczaniu poważnego kryzysu ekonomicznego, z którym mamy dzisiaj do czynienia